Y en tercer lugar quisiera felicitar al Alto Representante, porque sin su personalidad y su creatividad probablemente la PESC no sería hoy lo que es la base jurídica y documental, incluso con el avance del documento de estrategia de 2003, no hubiera sido suficiente para llegar tan lejos en esa política exterior y de seguridad común que ha logrado en estos años.